Vous tentez de nous faire croire qu'il y aurait un problème de sécurité juridique des investissements européens en Argentine. En vérité, contre le libre choix du gouvernement argentin, contre la souveraineté nationale du peuple argentin, vous êtes en train de défendre les intérêts d'une compagnie pétrolière privée, Repsol, dont plus de la moitié du capital est entre les mains de propriétaires étrangers et qui, avec sa filiale YPF, réalise en Argentine de considérables profits, verse près de 16 milliards de dividendes à ses actionnaires et organise l'évasion fiscale pour ne pas payer d'impôts, tout ceci sur le dos des travailleurs argentins et des populations locales, en faisant fi des populations indigènes et de l'environnement. Vous n'êtes pas ici en train de défendre les citoyens européens ni même les intérêts d'un des États membres mais le capital international privé. Pourquoi ne pas renverser votre question et considérer que le gouvernement argentin tente de mettre fin à la spoliation d'une partie des richesses pétrolières appartenant au peuple argentin? Pourquoi ne pas reconnaître au gouvernement argentin le droit de défendre sa souveraineté économique et politique alors que Repsol contribuait à la pénurie de carburant dans ce pays? Enfin, il faut rappeler ici que cette entreprise avait été privatisée au nom de la réduction de la dette. Or, c'est à la suite de celle ci que l'Argentine est passée sous la tutelle du Fonds monétaire international. Comme quoi, l'austérité et les privatisations, la destruction de souveraineté, comme en Grèce, mènent au désordre. Pour l'heure, laissons l'Argentine maîtresse de son destin.